Jaz sem študiral na, takrat se je to imenovala Visoka šola za telesno kulturo v Ljubljani, današnji današnja Fakulteta za šport. no, to se je vse odvijalo v Ljubljani, pred tem pa sem končal pet let učiteljišča v Murski Soboti. in pa ... Srednja šola je bila učiteljišče, pet let je trajalo, ne, ja. To je takrat pet let bilo, no, osnovno šolo sem pa končal v svojem rojstnem kraju, to je v Bogojini, osem razredov osnovne šole. Osnovna šola je takrat trajala osem let, taka je zdaj pač eno leto zraven, in, in po končano osnovni šoli sem potem šel v, sem šel v Mursko Soboto in se vpisal na učiteljišče in pa iz učiteljišča potem na Fakulteto za šport v Ljubljani. ... Ne, fakulteta za šport je bila štiri leta, ne, plus eno leto absolventski staž. to je bilo, no, po tistem sem potem šel k vojakom, odslužil vojaški rok. sicer zanimivo je to, da sem uspel, ka sem lahko služil vojaški rok v Mariboru, medtem ko so moji kolegi vsi šli dol v južne kraje, Srbija, Bosna in tako. Ja, ja zdaj ... ... sreča je bila v tem, da sem to mesto dobil na podlagi enega takega, kaj jaz vem, političnega procesa, da so mi dovolili, da lahko v domačem kraju skoraj služim Ker takrat sem že bil poročen in sem imel že že, že sem imel sina Dinkota. Taka, da mi je to bilo omogočeno, da mi je lažje tale vojaški staž ... tako je. Ne vsi. Moram ti tako povedati, tisti, ki smo imeli neke zveze, in poznanstva, na ta način si pač lahko uspel, tako kot danes tudi se dogaja. Ja. Ja. Ja. No, moj, moj cilj je vedno bil šport, ne. Čeprav moram eno poudariti. Moja družina je bila učiteljska družina, pa nismo bili nagnjeni ne vem koliko na šport, ker v naši družini je oče bil v organist v cerkvi, v ogrinski cerkvi, in je dober glasbenik je bil, uspešen glasbenik, mnogo pesmi je napisal v seveda v za cerkev in bi bilo pričakovati, da bi se usmeril v glasbo, no, se je pa namesto mene usmeril v glasbo moj starejši brat, Nacek, Ignac, Nacek, ne. On je pa, on je pa končal glasbeno šolo in potem pozneje tudi poučeval v glasbeni šoli v Lendavi, ne. Ja, jaz moram povedati, igral, on je igral skoraj vse, ne. kitaro, klavir, harmoniko, , kake pozavne ali nekaj takega ni igral, je pa bil izredno nadarjen za, za, za glasbo. Ne. Ja. Ja. Ne. Ja. Ja. Ja, ja. No, glej, to je tako, mama je bila učiteljica, ne, oče je bil v po poklicu je bil računovodja v kmetijski zadrugi, kot organist je pa bil njegov hobi, čeprav je tudi končal konservatorij v Celju iz področja glasbe. in pač mnogi so pričakovali, ka se bom jaz tudi usmeril na na glasbo Žal sem se na šport, rekel sem zdaj malo čudno besedo, žal, ampak moram prepoznati, ka me bolj vleče, ka mi je res včasih žal, da nisem se usmeril v glasbo, ne pa v šport. Ja. Ne, ne, ne, ne. To vem, to vem, to vem, da je bilo pri nas taka, starejši brat je pač igral, ne, moji starši so pa bili glede tega zelo, kako bi rekel, so upoštevali želje, in če sem se jaz pač odločil, da bom v športu, niti malo niso nasprotovali temu. je pa pač, brat je pa ostal v glasbi. In je bil dober glasbenik, dober glasbenik, je imel več ansamblov svojih, s katerimi je nastopal po veselicah takrat, ne. taka ... In on in jaz sva imela razburljivo življenje. Ne, babica je igrala violino. Violino je igrala ... Moja, ja. Moja babica violino igrala, to je pa morala igrati violino, en inštrument je morala igrati, ker ona je pa tudi končala učiteljišče, kjer je bila glasba mislim, ker je ... Obvezno, ja. In sicer učiteljišče v Mariboru. Ona izhaja z, iz zelo visoke družine iz doma v Lokavcih pri Ljutomeru, kjer je bilo, meni se zdi, devet otrok. In ona je edina edina potem končala srednjo šolo pa je bila ja. Ja, moja mama. To je moja mama, ne. Zdaj ... No, s tem, da tudi nazaj če pogledam, zdaj moji stari, stari starši, so tudi bili glasbeniki, ne. Moj pradedek je bil ne, pravzaprav dedek, moj dedek je bil glasbenik, igral je na harmoniko, v taki, vaški je bil, ne. to je bilo pač tako narejeno. Ja, enega brata, ki je pokojni. Ja, pokojni. Bil je, bil je enkraten človek, ta ta moj brat, ne. Igral je na veselicah. Dobro je bilo, ko je se začelo. drugače on ni bil alkoholičar, da bi recimo bil, ampak ko je pa začel malo ga žingati, je ga je pa pošteno. Ja, ja. Ja. Štiri, ja, pet let z absolventskim stažem. Ne, na absolventu sem bil. Nisem delal. Končal samo najprej učiteljišče, ne, pet let, in v Murski Soboti in potem sem se, potem sem se mislim, začel, prijavil in pri prijavi uspel na fakulteti za šport, ne. meni, bil je pa vpis na fakulteti je bil omejen, delali smo praktični izpit iz bradlje v krogu in tako naprej, gimnastike, in bil sem toliko dober, da so me sprejeli potem, čeprav nas je bilo prijavljenih mogoče štirideset, petdeset. Najtežja je bila orodna gimnastika, orodna telovadba. Bradljo, kozo, konj z ročaji in tako naprej, ne. sem, sem pa jaz, mislim, po naravi sem zelo ambiciozen človek in moram tu . prednost v pri vpisu na fakulteto za šport so imeli dijaki iz srednje šole, ki so končali srednjo šolo za telesno vzgojo. To je tudi obstajalo v Murski Soboti. In jaz, jaz sem bil eden redkih, ki nisem končal tega in sem prišel iz učiteljišča, in tu je bila velika, velika mislim, obveza, se vključiti v te praktični del športa, ker z ozirom na to, da so oni že imeli štiri leta srednje šole za telesno vzgojo, ne, jaz pa nisem imel nič. Jaz sem imel samo obično tisto telovadbo. Ampak sem bil toliko zagrižen, da sem se za prijavil, prijavljal, mislim, da sem se pripravljal za za, za sprejemni izpit cele dneve, v telovadnici sam telovadil, delal vaje in tako naprej, tako da da sem potem uspel. Ja. Ja. Tako. No, vseeno tu moram poudariti, z ozirom na to, da sem končal visoko šolo za telesno kulturo oziroma fakulteto za šport, je bila, sem dobil naziv profesor telesne vzgoje, in pa takrat se tudi specializacija. Jaz sem se opredelil za nogomet, ker sem tudi sam igral nogomet, v takratni slovenski ligi, pri Muri. ja, ja, pri Muri potem v Ljubljani pri NK Slovanu in in s tem, da sem končal šolanje, sem postal potem profesor telesne vzgoje in pa višji trener za nogomet. Bil sem ... rokomet gimnastika, smučanje in tako naprej, moram pa povedati to, da sem iz tistega letnika bil eden izmed prvih, ki sem končal šolanje v rednem roku, to se pravi štiri plus absolventski staž, ne. in pa tudi sem bil nekaj časa edini v Sloveniji, imel naziv višji trener za nogomet, diplomiral sem pa pri takratnem profesorju doktorju zdaj že pokojnem, [ime in priimek]. Ja ... Ne. Ja, bom povedal. V glavnem sem bil vzporedno, ne, honorarno sem se ukvarjal s trenerstvom, medtem ko sem pa bil profesionalni trener v v nogometnem klubu SAK iz Celovca, kjer sem tudi dve leti živel. in potem sem se vrnil z ozirom na to, da je pač žena bila, ostala doma s sinom, domov. treniral sem pa tale SAK klub to, je Slovenski atletski klub, to je klub slovenskih Korošcev, ne. to in potem sem v Avstriji, sem pa tudi trenirali potem honorarno, tam v bližini Murske Sobote, mislim, čez mejo, številne klube. Feldbach, Jennersdorf, in tako naprej. In sem bil kar spoštovan trener. ker Avstrijci so bili navdušeni, ker jaz sem, kar ne, jaz kot trener sem profesor in da se pač tudi ukvarjam z njimi. To mi je bila in moram povedati, da sem glede nogometa užival velik sloves v Avstriji. Tudi pri nas, tudi pri nas! Ker pri nas pa moram to povedati. Pri nas sem pa bil trener NK Mure, v drugi zvezni ligi je takrat bila, Mura, in bil sem tudi nekaj časa, sem vodil tudi, sem bil selektor slovenske amaterske reprezentance iz nogometa. To sem tudi bil dve leti. Tako da jaz mislim, da sem ... Tako ja, pa tudi mislim, povsod, kjer sem bil, so me s spoštovanjem jemali. V Avstriji sem jaz menjal pa ene šest, sedem klubov, bil sem pa tam okrog petnajst let, ne. S tem da moram povedati tako, da sem bil dopoldne zaposlen v šoli, na, ja, to moram povedati, da sem potem poučeval telesno vzgojo v tehnični šoli v Murski Soboti. in pa potem popoldne sem pa se peljal v v Avstrijo pa tam nadaljeval s treniranjem. Tako da, to so, to so bila obdobja, ko sem recimo, v Ilzu sem bil tri leta trener, Ilz je oddaljen od Murske Sobote okrog sto kilometrov in sem vsak dan se vozil gor, dol, ne. ... S fičkom sem se peljal. S fičkom sem se vozil v Klagenfurt. No, v Klagenfurtu je pa bilo zanimivo to, da je ta klub, ki sem ga treniral, to je klub slovenskih Korošcev, ne, Koroških Slovencev in takrat je Heimatdienst bil zelo močen bi povedal, ne. ne, Heimatdienst kot politika, politična opredelitev, ne. To proti Slovencem so bili, ne, in sem kar parkrat doživel ostre napade, ... Na mene, take, bilo je zanimivo. Zato, ja, zato. Ker Slovencev niso, niso spoštovali, ali kako bi rekel. Ja Pravzaprav zadnji klub, ki sem ga treniral v slovenski ligi, to je zdaj, ne, obdobje, je bil NK Zavrč, ki v ... Ja. No, v Muri sem pa bil trener svojih, tudi svojih dvanajst let, ne. Ja. S ... S Timijem, ja, ja, ja, ja, s Timijem sta hodila. Pa pobirala sta žoge. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, kako da ne? To pa ne vem. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Spomnim, spomnim se jaz tega. Spomnim se jaz tega, vidva sta vaju dva sem, dosti je pa z mano hodila v Avstrijo, kjer sem treniral, hčerka Ditka, ne, hčerka Ditka je tako rekoč v Avstriji skoraj vsak dan bila z mano, ne, so jo tudi Avstrijci imeli strašno radi, s spoštovanjem in tako naprej. Tako. no, ko smo igrali doma, ne, sta Ditka pa tvoj ati tudi z mano šla na tekme. zdaj, ko smo kje zunaj igrali, nista šla z nami, ker smo to potem, jaz sem imel do Jennersdorfa sto kilometrov, mi smo pa potem po celi Avstriji potovali, ne vem, tristo, štiristo kilometrov, tako daleč pa onadva nista šla z mano, ne. Ja, moram povedati to, da se dostikrat dogajalo, da sem dopoldne imel pouk, potem se usedel v avto, se peljal takoj na trening ali pa na tekmo v in tako naprej. v tem, od tam smo pa potovali, ko smo gostovali, ko je ekipa ekipa gostovala kje drugje, tudi dvesto, tristo kilometrov in odigrali tekmo, in prišel sem domov, prišel sem domov, takrat, ko se, ko sem moral iti takoj tudi v šolo, ker več ni bilo časa da bi, da bi spal. Ne, da bi počival. Ne, ko sem se vračali iz Avstrije. In to, to ni, to ni bilo, to ni bilo samo enkrat, saj pravim, jaz sem bil v Avstriji štirinajst, petnajst let trener. No, samo to so lepi, lepi spomini, čeprav pravim še malo, ko sem prej tudi rekel, Vseeno ne vem, včasih si mislim, škoda, ka nisem glasbe študiral. Ja. Ja, harmoniko, harmoniko, ja. Pa ni bilo nič ne. Samo harmoniko smo kupili. Ja. Ni ni, ni imela prave volje. Kitaro. Ja. Ja, to moraš njega vprašati zdaj. Ja, ja, jaz sem, jaz sem kupil strune, ker si ti prišla do ideje, ka boš ti na kitaro igrala, samo kitara pa strune za kitaro so ostale v predalu. bi bi, če bi imela voljo, bi se to tudi, razgibala roka. Ja, ja. Ja, ja pa nastopala si tudi, ka sem jaz bil na nastopu. Ja . Ja. To je za začetek, ker te bi ti nadaljevala na flavti. To pa ne vem, to pa ... A tako? To ne vem, v glavnem ti bi nadaljevala pol na, na flavti. Tako, tako je bilo moje razgibano življenje, polno presenečenj, polno preskokov, to, ono, ampak na koncu koncev sem ipak zadovoljen, ka je tako izšlo, kot je. No, midva sva pozabila na eno pomembno stvar, na en, na en ... Moj konjiček, bi rekel. Zaposlitev zdaj, in sicer, veliki ljubitelj živali sem, ne. In v te živali najbolj zdaj se posvečam vzgoji in treniranju golobov, golobov akrobatov, ne. To ja, to sem že v mladosti imel golobe, ampak navadne golobe pa tako naprej, ampak ... No, to so golobi, ki nemško povedano , ne. golobi z umetniškim letom. To je zelo zanimiva, interesantna stvar. moram takoj zdaj povedati, ka, v golobih sanjam, v golobih ... golobi so mi vse, ne. je pa, je pa to zanimiva stvar, in sicer, samo da v par stavkih povem. to je pasemski, mislim, ena pasma golobov, ki jim pravijo Bergen rolerji, to se pravi, Bergen je mesto v Angliji, ne, kjer so se, so tile golobi začeli prvo jih gojiti. In sicer to so golobi, ki zletijo v zrak in se v zraku vrtijo, ne. Vrtijo nazaj, delajo no, kako bi rekel, salte nazaj. zelo interesantni in to se tudi potem ocenjuje, Tako je. kriterije pa to, samo da na hitro povem. dvajset golobov mora leteti nad hišo, nad tvojo hišo, ko jih ti spustiš, in od teh dvajset golobov mora najmanj pet vrteti, ka dobiš eno točko. mi ... Ja, je pet točk. ne z, mislim, z golobi sem pa nastopal že za svetovni pokal, za evropski pokal, za pokal bivših držav Jugoslavije. taka, to ni zdaj neka, neki hec, sodnik je bil recimo že tu pri meni iz Nizozemske, iz Amerike, ne. Ker mi imamo tako, mi smo združeni v, v eno, skupnost, z, po celem svetu in, tisti gojitelj, ali je to na Norveškem ali je to v Ameriki ali je to v Afriki, ali ne vem kje, ki je prvak, svetovni prvak, ima drugo leto na razpolago letalsko karto po celi, celem svetu, ki potuje približno tri mesece, ka ocenjuje potem te golobe. Ja, kar je pa ... Kar pa moram povedati, da jaz nisem v konkurenci, da bi zmagal, to niti govora ni. imam preslabe golobe, ne, to moreš selekcionirati, je pa moj kolega iz Prekmurja, iz Domajinec, ki pa je bil lansko leto četrti na svetu. Ja. Boris. Boris, ja. Pa z golobi akrobati se ukvarjam, pa zdaj deset let, tu nekje, deset do petnajst let, ne. ... Ja. Ja, ne, to je tako, ne, to to dve, dve, dve, dvoje vrste tekmovanja imamo. Tekmovanje z , pravimo mi, ne, in pa, in pa tekmovanje, kjer so golobi navajeni na na eno kletko in jih tam spuščamo, kako se imenuje ... No, ne vem, kako se imenuje. tako da tisto dresiranje tako, da jaz z njimi potujem, ne vem, v München, pa jih pustim tam na travniku, ne v, v Münchnu samem, pa pristanejo dol na strehi, na tisti, kjer so, kjer smo mi takrat doma. Drugo je pa tisto, tisti golobi, ki se pa vračajo domov, golobi pismonoše, ne, to je pa druga stvar. Ne, ne. moram pa povedati, da, da je bolj zanimivo tekmovanje s temi akrobati kot pa pismonoše. Čeprav je šport, se pismonoše zelo razširjen po svetu, ne. Ja, jih odpeljejo po petsto, šeststo, sedemsto, tisoč kilometrov stran od prebivališča in jih tam pustijo. In potem kateri ... Vrnejo nazaj in to, to se vidijo časovno, kateri je bil prvi, drugi in tako naprej, ne. no, ... To je, to ja, to absolutno, ampak to je taka pasma golobov, ne. Še do, vsakemu moram tako povedati, še dandanes niso ugotovili, ne vejo znanstveniki povedati, kaj goloba žene, da, da se vrača. Ne vejo še zdaj, ali je to neko magnetno sevanje ali ne vem kaj vse, No, zanimivo je pa to, ka lansko leto smo mi Prekmurci imeli svetovnega prvaka. Ja, svetovnega prvaka, Prekmurci, in sicer doma iz ne iz Ormoža, iz Veržeja, pri Veržeju. za nagrado pa je dobil, prva nagrada pa je bila tristo petdeset tisoč evrov. Ja, evrov, je dobil nagrado. no, plus tega je ta, golobica je to bila, ne, ženska, ne, je bila na, na, ko so jo prodajali na licitaciji, in so jo Američani kupili za sto tisoč evrov. Taka je, ja. Ja, ker, ker to se vse gre na potomstvo, ne, dedovanje. Tisti, ki je zdaj zmagal, je verjetnost taka, njegovi mladiči bojo tudi kvalitetni, ne, zato. Ja, ta, ta iz Veržeja je lansko leto ... Lansko leto. Ja. Lansko leto. ... Pismonoše, ja, ne, ne, saj jaz sem bil pri njem tudi že. Jaz se bolj poznam z njegovim očetom pa stricem, ka, ko je, ko sem jaz z pismonoši tudi tekmoval nekaj časa. takrat je on bil čisto majhen, ne, takrat ga nisem poznali, se je pa zdaj razvil v. On je okrog petsto tisoč zaslužil s tem golobom. Ja, to pa je. Ja samo, samo, samo to je tekmovalo, ne vem, pet tisoč golobov, veš, kaj je to. Pa od tistih pet tisoč je prvi bil. Ne, to je zanimiva, zanimiva stvar, oboje je zanimivo, in moje Bergen rolerji in pismonoše. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Pa tudi golobi se razlikujejo, ka so pismonoše pa ka so birgensi, ne. To ti, recimo ti ne bi to opazila to, jaz pa vem takoj razliko, ne. Ja, ja, ja, ja. Ja, imam. ja, lansko leto sem bil tretji v ... Ne, v Novem Sadu, ne, tretji sem bil v državnem prvenstvu v Sloveniji. To sem bil, ja. Ja, lansko leto sem bil, no, zdaj no, še letos. Leto sem bil, tako, moram povedati. Zdaj pa to, zdaj pa to. Ja. Ja. Ja, razburkano življenje sem imel, ali bilo je bilo. Ja, ja ... ja, vidiš tisti, ki, mislim ... Govorim zato, ker to, to sem vse doživljal, ne. Ja. To sem vse ... Skozi sem pa bil ... Ja. Skozi sem bil nekje na prepihu, ne. Ali samo prek nogometa ali tu zdaj v golobarstvu, ne. Vedno sem nekje, se boriš za nekaj, ka bo, ka bo boljše, ne. Ja. Dobro, hvala lepa.